Todos estamos de acuerdo con el fortalecimiento institucional de Bulgaria y de todos los Estados de la Unión Europea, sin ninguna duda. Todo el mundo condena, como no puede ser de otra manera, el ataque al señor Dogan.

Algo huele a podrido en Dinamarca. Esto no es razonable, y esto no se aplicaría a cualquier otro Estado de los llamados fundadores, o de los llamados grandes de la Unión Europea. De modo que reivindico la igualdad a la que nos obligan los